Herr Präsident! Das vorliegende Thema ist in seiner Bedeutung für die Zukunft nicht zu überschätzen. Wir müssen in die Prävention gehen, wenn wir das Sicherheitskonzept wirklich ernst nehmen. Das hat die Berichterstatterin getan.

Sie hat die Verhandlungen mit dem Rat exzellent geführt. Und dafür, glaube ich, gebührt ihr unser aller Dank.

In der Realität ist es ja immer ein ganz großes Problem Nämlich dort, wo jemand auf Fehlerquellen im eigenen Unternehmen aufmerksam macht, wird diese Person sehr oft entweder als Querulant bezeichnet oder diese Person hat berufliche Nachteile zu erleiden. Das führt üblicherweise dazu, dass Menschen den Mund halten, dass Menschen auch, um den Job nicht zu verlieren, auf wichtige Fehlerquellen nicht mehr aufmerksam machen, oder dass eine Information nicht dorthin gelangen kann, wo sie wirklich am Platz ist, um diese Fehlerquelle zu beseitigen. Das wollen wir mit diesem Bericht ändern. Deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich bin sehr froh, dass die Kommission diesmal ihr Versprechen gehalten hat und die Fragen von Kabinenluft und Ermüdungserscheinungen bei der Belegschaft auch mit aufgenommen hat in die berichtspflichtigen Themen, denn das ist auch eine Fehlerquelle, die wir in Zukunft viel stärker berücksichtigen müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war.